Dlatego teraz w dużym skrócie dwie uwagi propos sprawozdania w sprawie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej. Pierwsza do pesymistów, druga do optymistów. Ta pierwsza jest związana przede wszystkim z malejącą liczbą spraw, nieprawidłowości zgłaszanych w 2017 roku w stosunku do roku